Nous revenons aujourd'hui sur ce sujet et je voudrais y revenir, pour ma part, en vous indiquant ma ferme intention de traduire, au delà et après cette consultation, ses principales conclusions dans l'action. Nous avons reçu plus de 250 réponses qui, associées aux cinq ateliers d'experts, que nous avions organisés, aux débats intenses que vous avez eus vous mêmes, Mesdames et Messieurs les députés, sur le rapport d'initiative de M. Creutzmann, témoignent clairement de cette dynamique en faveur d'actions concrètes au niveau européen d'un cadre réglementaire de base qui respecte je le dis au président Malcolm Harbour ce qu'il a lui même appelé et que je veux bien reprendre à mon compte la subsidiarité

Fox pour leur contributions à ce rapport.

Premièrement, dans l'environnement en ligne, aucun État membre n'est en mesure d'assurer seul la protection des consommateurs et des citoyens.

si chaque État membre reste libre de déterminer le niveau d'ouverture de son marché dans le respect du principe de cohérence, il est clair que nous nous dirigeons progressivement vers cette ouverture maîtrisée M. Abad l'a très clairement décrite de nombreux marchés. Quatrièmement, à défaut d'offres légales en Europe, les Européens jouent et continueront de jouer sur des sites illégaux de pays tiers, non protégés et ouverts à toutes les fraudes ainsi qu'au blanchiment. Cinquièmement, nous devons veiller à offrir, pour tenir les conséquences de ce que je viens de dire, des conditions attractives aux opérateurs de jeux en ligne, si nous voulons à la fois protéger les joueurs et éviter la fraude. Sixièmement, il nous faut agir car ce secteur est en pleine expansion. Il a généré un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros en 2010 et pourrait atteindre 13 milliards d'euros en

Il faut accompagner ce secteur dans son expansion tout en veillant à son encadrement.

Mesdames et Messieurs, soyons clairs. L'harmonisation n'est pas à l'ordre du jour, mais des actions communes sur certains sujets clés peuvent être envisagées et sans doute au bout de notre route, un cadre je le répète de base de réglementation commune.

D'abord, le dialogue entre les régulateurs nationaux. Nous savons qu'il y a un défaut de coopération entre les régulateurs nationaux qui résulte, probablement, d'un manque de confiance mutuelle. En dehors de quelques accords bilatéraux et d'une tentative récente de créer une plateforme commune, il n'y a pas de culture de coopération entre les régulateurs nationaux. Bien au contraire, j'ai observé qu'il y avait je le répète souvent un manque de confiance. Or, sans un degré nouveau, un degré supplémentaire de confiance mutuelle, aucun progrès ne pourra être accompli au plan européen dans le renforcement des contrôles et la protection des joueurs, en particulier des jeunes. La priorité devrait donc être de faire travailler les régulateurs européens ensemble.

Nous devons garantir à tout citoyen européen un haut niveau de protection je le répète, d'abord pour les jeunes pour avancer dans cette voie. Nous devrons faire travailler ensemble les professionnels des jeux en ligne qui, aujourd'hui, s'autorégulent et les régulateurs qui, je le rappelle appliquent des exigences différentes.

Creutzmann à plus de clarté et de sécurité juridique.

Il y a un très large consensus, dans cette consultation et dans ce que vous dites vous même, en faveur de l'extension, à l'ensemble du secteur des jeux en ligne, du champ d'application de la directive contre le blanchiment, qui ne couvre actuellement que les casinos. Ceci constituerait un progrès significatif dans l'encadrement du secteur au niveau européen.

Nous ne pouvons pas parler sérieusement de la protection des consommateurs sans la reconnaissance du besoin de davantage d'études, de recherches sur les données scientifiques qui sont liées au jeu et à la dépendance.

L'intégrité du sport est le cinquième sujet clé. Là aussi, Monsieur Creutzmann, Mesdames et Messieurs, j'ai relevé votre intérêt sur la question des fraudes sportives et je partage votre volonté de contribuer à des solutions efficaces parmi lesquelles l'idée d'une définition de la fraude sportive au niveau européen, voire d'une incrimination pénale, idée que je trouve intéressante mais difficile.

Dalli pour les consommateurs.

Le sixième chantier est celui de la conformité des régimes nationaux avec les traités.

ce qui pose la question de la conformité des régimes nationaux avec les traités. La Commission, sur ce point comme sur les autres, prendra ses responsabilités.

Mon inclinaison personnelle va, dans un premier temps, à la promotion de la coopération entre les régulateurs, et j'ai l'intention dans les toutes prochaines semaines de convoquer et d'organiser moi même une réunion de tous les régulateurs nationaux pour créer ce climat de confiance, qui n'existe pas vraiment, et pour élaborer les bases de cette coopération. Si, comme on peut le penser, la coopération des régulateurs permet d'avancer sur les sujets clés que nous avons évoqués, mais surtout met en lumière des besoins d'actions complémentaires, alors nous travaillerons à une seconde étape, qui pourrait, comme M.

Naturellement, je veux être très clair sur cette question. Je suis membre d'un collège, je dois travailler avec tous mes collègues et donc leur faire partager cette conviction. Nous allons procéder à la première étape que j'ai évoquée très rapidement le travail en commun des régulateurs. À partir de ce premier constat et de ce premier travail, je devrai faire partager la conviction que je viens d'exprimer d'aller plus loin à mes collègues, notamment pour l'élaboration d'initiatives réglementaires minimales. Il faut donc bien respecter les étapes l'une après l'autre. Voilà pourquoi, ayant évoqué les principaux enjeux qui nous sont lancés, je vais maintenant travailler à la lumière de votre rapport, Monsieur Creutzmann, et mon intention est de vous proposer, après que le collège en aura délibéré et décidé, un plan d'actions concrètes que je soumettrai au collège de la Commission européenne au milieu de l'année

Nous avons une responsabilité collective aider les États membres à réglementer les jeux en ligne, protéger les consommateurs, et notamment les jeunes, développer des offres légales et lutter efficacement et ensemble contre les fraudes.